Der Juncker Fonds wird Investitionen auslösen, er wird Innovationen in Unternehmen fördern, er wird verkehrliche Infrastruktur verbessern, der EFSI wird etwas bewegen in Sachen Breitband. Das alles sind positive Aspekte. Umso mehr ärgert mich, dass das Geld für die Garantien ausgerechnet aus den Forschungs und Verkehrstöpfen kommt. Wir bekommen etwas Wertvolles, wir geben aber etwas Wertvolles auf. Mit Horizon und CEF kommt das Geld ausgerechnet aus den Politikbereichen, wo wir mühsam um europäische Zuständigkeiten gerungen haben. Ja, der Juncker Fonds wird große Zustimmung erlangen, aber ich verstehe nicht, warum die Kommission es sich mit der Finanzierung so leicht gemacht hat. Sie hat noch nicht einmal versucht, an die Agrar oder Strukturgelder heranzukommen. Dabei wissen wir alle, dass Milliarden dieser Gelder ungenutzt bleiben und oft auch wenig effizient genutzt werden.

Deshalb werden wir alles daran setzen, dass die Forschungs und Verkehrsgelder in den nächsten Jahren wieder zurückfließen.